Signori deputati, cari colleghi, sono lieto ed onorato di dare il benvenuto in questa Aula al Presidente della Repubblica d'Austria Alexander Van der Bellen. È un segnale per tutti noi importante che il Presidente abbia scelto la sede del Parlamento europeo a Strasburgo come luogo della sua prima visita fuori dei confini della Repubblica d'Austria. Il Parlamento è la voce dei cittadini dell'Unione europea e abbiamo l'obbligo di ascoltare e di contribuire a costruire un'Europa sempre più vicina ai cittadini. Se l'Europa vuole essere un progetto di nuovo pienamente vitale, deve dimostrarsi in grado di risolvere i problemi che interessano gli europei.

L'Austria è un esempio di una storia di successo, un paese che ha beneficiato enormemente dell'Unione europea. Nel passato si trovava politicamente in una situazione periferica dell'allora Comunità europea, con alle spalle la cortina di ferro.